Hvala lepa. Ja, spoštovani državni sekretar! Leta dva tisoč štirinajst ob žledu je bilo - so bila vseh nas polna usta: "Gasilci, pomagajte! Vse bomo uredil! Vse! Samo spravite Slovenijo nazaj v neko normalno stanje." Pa ni bilo nič od tega. Razočarani so. No, seveda zato potem vlagamo pa vendarle zakone, da bi vendarle vas zbudil, da je potrebno urediti status prostovoljnim gasilcem. Sploh tistih, ki so mogoče v gasilskih društvih, ki imajo pooblastila, da so interventni tudi na avtocestah in ostalih cestah. Jah, edini zakon, ki je šel skozi, ga je predlagal, seveda gasilec iz PGD, Logatec. To je bil, da se umaknemo vsak na drugo stran avtoceste, da lahko gre reševalno vozilo po sredini ceste. A je prišlo to iz ministrskih vrst ali je prišlo to iz vrst direktno od tistih, ki potrebujejo določene zakone. In to so gasilci in so potrebovali ta zakon, da se je uredilo. Varnostni pas po sredini avtoceste. Zato se mi zdi, da je skrajno neprimerno reči, kaj je vse narobe bilo narejeno v zakonu, ne priti pa s svojim zakonom. Dokažite, da zmorete in da naredite lahko boljše. In čim prej.